Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario, creo que han perdido ustedes una magnífica oportunidad de hacer una buena propuesta de perspectivas financieras. No creo que esta sea una propuesta ambiciosa. La Comisión tiene el derecho y el deber de iniciativa y, sinceramente, creo que ustedes no lo han aprovechado para proponer lo que de verdad creen que la Unión Europea necesita. No han hecho los deberes. Me da la impresión de que esta propuesta es más el resultado de una negociación que el principio y que la voluntad de la Comisión. En cuanto al nivel de financiación, la verdad es que yo no veo esos incrementos del 11 y del

Ustedes simplemente han cogido algo de dinero de la política agrícola común o de la de cohesión y lo han repartido en otros programas pero de incremento de dinero, nada. Estamos ante una congelación del marco financiero. Por eso, me da pena que en su discurso —del que comparto en gran medida la idea de la Unión Europea y de dónde tenemos que poner el acento—, cuando nos vamos a los datos, cuando nos vamos a las cifras, no concuerda la literatura con los números. Le puedo poner algunos ejemplos.

30 Uno podría decir que se trata de un gran incremento, pero, claro, si tenemos en cuenta el nivel del que partíamos y si lo comparáramos, por ejemplo, con la propuesta que ustedes hicieron para las anteriores perspectivas financieras, ese 30 se ha esfumado. Pero sí que hay una parte positiva en toda esta propuesta la parte de recursos propios. Por fin tenemos una propuesta de recursos propios que recoge iniciativas de este Parlamento. Está bien que quieran ustedes modificar el IVA y está muy bien que, por fin, propongan ustedes una tasa a las transacciones financieras y, aunque faltan detalles que concretaremos en otoño, es un buen paso adelante. Pero, una vez más, se quedan ustedes a medias, porque este debate va a ser para muy largo plazo y, con la propuesta que ustedes nos hacen, tan solo conseguimos reducir la contribución de los Estados miembros de un 75 a un 40 por lo que no cumplimos los objetivos que nos habíamos marcado.